Já musím zdůraznit, že bychom všichni měli mít odvahu si přiznat, že informovanost o způsobu fungování Evropské unie mezi občany Evropské unie je velmi nízká. Evropská unie působí na občany Evropské unie velmi často odtažitě, její instituce jsou velmi nesrozumitelné a oč nižší je tato míra informovanosti, o to snadněji potom vznikají podmínky pro použití např.

Já jsem přesvědčen, že je samozřejmě nezbytným úkolem každé vlády členské země Evropské unie vyvracet lživé dezinformace, na druhé straně by vlády členských zemí Evropské unie měly informovat své občany